Gospodine predsjedniče, drago mi je da predstavnici europskih država brinu o ljudskim pravima migranata i poštovanju njihovog dostojanstva jer valja biti dobar domaćin onima koje smo odlučili primiti. No, svejedno ne mogu ne primijetiti da su prioriteti europskih lidera sasvim naopako postavljeni. Naime, politički predstavnici država članica i svi mi ovdje u ovom domu nismo birani od strane izbjeglica i migranata, već od punopravnih državljana europskih država. Zato se ne mogu složiti s pojedinim zaključcima koji naše najviše prioritete vezuju uz migrante. Glavni prioriteti svih europskih političara na svim razinama vlasti moraju biti sigurnost i prosperitet naših građana, a iza toga dolazi sve ostalo.